Madame la Présidente, chers collègues, l'Union européenne vient de relancer les négociations avec le Mercosur.

Je prendrai le seul exemple de l'agriculture où les normes en vigueur dans les pays du Mercosur sont loin d'assurer le degré minimal de sécurité tel que nous le pratiquons, ici, en Europe, avec notamment l'utilisation massive d'antibiotiques et d'hormones. Je tiens à saluer la filière bovine française qui, avec Interbev justement, permettra peut être de retirer l'élevage bovin des négociations avec le Mercosur.

autant avec cet accord avec le Mercosur, c'est toute la filière agricole européenne qui est menacée.

Aujourd'hui, nous reprenons cet accord mais soyons très vigilants parce que notre culture européenne est très mal en point, et il convient aujourd'hui, justement à une époque où nos filières sont en grande difficulté, de ne pas malheureusement mettre en place ce traité qui pourrait être la fin totale de notre agriculture européenne.